forseti íslands gerir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþings frá áttunda janúar tvö þúsund og tíu eða síðar ef nauðsyn krefur til tuttugasta og níunda janúar tvö þúsund og tíu gjört á bessastöðum áttunda janúar tvö þúsund og tíu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþings er frestað leyfi ég mér að þakka háttvirtum alþingismönnum fyrir gott samstarf og samkomulag við umfjöllun og afgreiðslu á lagafrumvarpi um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu um gildi laga númer eitt tvö þúsund og tíu sem alþingi samþykkti en forseti synjaði staðfestingar sem verið hefur eina umfjöllunarefni alþingis á framhaldsfundi sínum í dag starfsmönnum þingsins þakka ég fyrir vel unnin störf nú sem fyrr